Die Kohäsionspolitik ist einer der größten Einzelhaushalte in der Europäischen Union. Wir müssen eine moderne, den neuen Herausforderungen angepasste Politik entwickeln. Wir wollen Investitionen in eine moderne Infrastruktur, wir wollen Investitionen in Forschung, Innovation und Entwicklung von neuen Technologien. Wir wollen eine nachhaltig integrierte Stadtentwicklung, und wir wollen gut ausgebildete Facharbeiter und Facharbeiterinnen. Wir brauchen in den Regionen eine spezifische Förderung, um sie wettbewerbsfähig zu machen und um sie ökonomisch zu entwickeln. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass alle Regionen Zugang zur Kohäsionspolitik haben müssen, osteuropäische Mitgliedstaaten genauso wie die starke Volkswirtschaft Deutschland. Ostdeutschland braucht die Unterstützung, aber auch in westdeutschen Regionen brauchen wir europäische Hilfe, genauso wie im Vereinigten Königreich. Dafür brauchen wir einen Haushalt, der nicht kleiner sein darf als der jetzige, und wir brauchen einen Haushalt, der nicht in verschiedene Sektoren zersplittert sein darf. Wir müssen uns bemühen, die Effizienz und die Transparenz zu verbessern, und wir müssen das mit einem Abbau von unnötiger Bürokratie verbinden.

Aber Kohäsion ist auch wirtschaftlich vernünftig und notwendig. Fehlende Kohäsion ist auch für starke Volkswirtschaften schlecht. Also lassen Sie uns eine entsprechende Finanzausstattung für die Kohäsionspolitik vorsehen. Ich bedanke mich ausdrücklich beim Berichterstatter, dass er die Stellungnahme des Regionalausschusses so in seinen Bericht übernommen hat, und ich bitte um Unterstützung für den Antrag, der die Zwischenkategorien noch einmal verbessert. Wir haben im Regionalausschuss einen Kompromiss gefunden, und ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Haus diesen Kompromiss, den die Fachpolitiker gefunden haben, in den Bericht Garriga übernimmt.